Obraz je precej ovalne oblike oziroma take okroglo-ovalne. Neraz še bolj okrogle oblike. tale punca ima blond lase, zelo tanke, urejene obrvi. veliko trepalnic, glede na fotografijo bi rekla, da ima poševne azijske oči. roza ustnice, zelo svetlo polt. Ne vem, metulje v laseh. To je ena gospa, srednjih let. temna polt, temni dolgi, izgledajo precej gosti lasje. Preča postrani. tanke obrvi, mogoče malo širši ali pa večji nos. okrog oči je namazana z nekimi bleščečimi barvami, taki malo, ja, bleščeče so, no. lipglos na ustnicah, se pravi, svetleče roza ustnice pa precej velike, dolge viseče uhane. Tale gospa ima podolgovat obraz, smeje se in kaže vse bele zobe. rdeče ustnice, se pravi, pobarvane rdeče ustnice. Zdaj grem od od spodaj, Rjave lase, dolge, preča postrani. Slaba slika je, ker se ji fleš odbija od čela. ja ne vem, rjave oči ima, punca, ne morem reči, kakšne barve oči ima, ker ne vidim, izgledajo modre. rjavi lasje, tako speti v ne čisto urejeno figo. ozke ustnice, ozek nos, malo širše obrvi, svetla polt, brez uhanov je videti. se pravi, to je zdaj prvi primer moškega, gosti, kodrasti, rjavi lasje. Majčkeno temnejša polt, ampak ne prav črna, ampak samo tako južna Evropa bi lahko rekla, mislim, tako mogoče olivna polt, bi se temu reklo. zelo goste obrvi ima, malo se mu že vidi smejalnih gubic okrog oči, rjave oči po mojem. Širok nos, ke se smeje, kaže zobe. danes se po mojem ni obril, mislim malo se vidi, no, malo bradice ima pa brkov. gre za nekega srednjih let, starega moškega, temne polti, kratki, črni lasje, malo ima že gub na čelu, črne oči oziroma rjave oči, širok nos, malo ima brk, ki se pol povežejo v brado, zelo beli zobje. Med sprednjima zoboma zgoraj ima malo, lufta, malo prostora, pa tudi temne, temne ustnice. Okej, to je obraz precej resnega moškega. ima daljše lase, do rumeno, ravne, preča postrani. rjave oči, v bistvu ima dosti kratek nos, Kaj naj še rečem? Resen pogled, no. Okej, tale obraz, gre za obraz starejšega moškega, svetle polti, plešast. kar ima še las ob strani, so bele barve. lasje se pol povežejo v brado in v brke, tudi vse v beli oziroma sivi barvi. Deluje mi, kot da ima modre oči, ja, zgubano čelo, pri očeh se že vidijo gubice. Srednje veliko nos, smeje se, kaže malo zob. Okej tale obraz, Gre za izrazito okrogel obraz, moškega, krajši, črni lasje. Urejeni v prečo. postrani. azijskega porekla, svetla polt, mislim zelo svetla polt, temni, temne oči, črne oči, recimo pa rjave. Mogoče širši nos, pa mora biti nekih srednjih let, ker se mu tudi že pri očeh pa tudi na licih opažajo gubice. Ja, se pravi moški z majčkeno daljšimi lasmi, pobarvanimi na blond, čeprav se vidi, da je, naravna barva neka rjava. po sredini glave jih ima nekako prifrknjene navzgor, postavljene navzgor. drugače svetle polti, modre oči, bi rekla, majčkeno ima brade in brk, Ozek nos, recimo, resen pogled. Izrazito čelo.